Señor presidente, a un lado están los que llevan más de seis décadas ofreciendo comida, agua, educación, salud a padres, hijos y nietos de refugiados palestinos y por otro lado está quien a golpe de tuit rompe el y hace que todo salte por los aires sin ofrecer ninguna alternativa. Y este Parlamento tiene que decir con toda claridad, de manera clara y unívoca, que el OOPS tiene todo nuestro apoyo efectivo.

Y que vamos a apostar por que el OOPS pueda seguir haciendo la labor humanitaria que está desarrollando y que nadie más puede hacer. La cruda realidad es que hoy, a raíz de la decisión de la Administración Trump, el OOPS va a dejar de ingresar más de 500 millones de dólares, y eso significa un riesgo real de que el OOPS tenga que cerrar completamente, dejando abandonados a más de cinco millones de seres humanos que necesitan dignidad, seguridad y ayuda.

En cambio la irresponsabilidad de la Administración Trump sí lo tiene, y es un precio muy alto. Por eso creo que debemos actuar y nosotros vamos a defender y apoyar que se celebre una conferencia internacional con todos los actores, porque todas las manos son necesarias la Unión Europea, los Estados miembros, el conjunto de la comunidad internacional y también los países árabes, que deben cumplir con sus compromisos. Necesitamos todas las manos para sostener al OOPS, que, a su vez, sostiene a millones de seres humanos completamente desamparados. Y sostener al OOPS envía un mensaje de esperanza a una región en la que los mensajes de esperanza no abundan. Hagamos nosotros que esa esperanza sea posible